Geschätzte Frau Kommissarin, ich möchte ein Thema herausgreifen, das mich besonders umtreibt.

Das war etwas ungeschickt, weil der zuständige Kommissar nicht da sein konnte, und genau mitten in der Debatte musste dann auch noch der Kommissionsvertreter wechseln. Wir hatten schon in der Debatte die Sorge geäußert, dass deswegen der Inhalt unserer Debatte gar nicht bei der Kommission ankommt. Ich war jetzt sehr verwundert, als uns in der letztwöchigen Außenhandelsausschusssitzung der Kommissionsvertreter gesagt hat, dass die Kommission dieses Thema gar nicht angesprochen hat. Ich denke, dass dies ein wunderbares Beispiel für ein sehr schlechtes Handelshemmnis ist.